Ja, najlepša hvala. Spoštovana podpredsednica, se opravičujem, prej ko sva s kolegom, ravno nekaj debatirala na to temo, ampak vseeno, kot predsednik Odbora za kmetijstvo, ki je ki je edini prvo naredil neko obravnavo resne tematike, divjih zveri in populacije, bom povedal nekaj nekaj točk, ki so pomembne, da razumemo materijo in da tudi tisti, ki nas gledajo preko televizijskih sprejemnikov razumejo materijo. Prvič, moram povedati, da preden smo naredili odbor preden na zahtevo Slovenske demokratske stranke in kolegov z Nove Slovenije, in preden smo samo povabilo, kar je bila celo kritika nekaterih kolegov, lahko rečo celo vrsto strokovnjakov v Sloveniji, ne nazadnje pa oškodovancev, tudi tisti, ki so na upravnem sodišču, lahko rekel, vložili tožbo in zadržali izvršitev odvzema teh, zveri. Torej Alpe Adria Green, nenazadnje tudi Lovsko zvezo in vse, imeli smo sejo, ker veste, da je bilo več kot šest ur. Da je bila po moje najbolj množično zastopana seja in da sem dal demokratično res besedo vsem. Kaj smo izvedeli iz te seje? Da ponovimo. Prva zadeva, ki je bila, da imajo v Sloveniji ne samo kmetje tudi ljudje izredno, lahko bi rekel, toleranten odnos do zveri v Sloveniji. Zavedajo se, da z njimi sobivamo, da je Slovenija ne nazadnje izredno poseljena z gozdom, kjer je njihovo naravno zavetje, in da, napram recimo v Franciji, imamo izredno toleranco in se zavedamo, in da so tudi zveri, bi lahko rekel, delo imidža zelene sonaravne Slovenije, tudi po vsej verjetnosti v prihodnosti. Glede tolerance lahko povem golo dejstvo, da mislim, da nekaj medvedov, ki smo jih nekoč ulovili, nismo jih ubili in jih, torej preselili, dali jih v Francijo, točneje v Pireneje, da je tako, da je tam en naš medved raztrgal, mislim, da samo dve ovci. Pa so recimo francoski kmetje v Pirenejih, nekaj let nazaj, celo hoteli zapreti znameniti Tour de France. Dali so velike panoje skozi eni en izmed del ene etape in množično protestirali, zato ker je en medved raztrgal dve ovci. Torej ravno s tega vidika lahko vidite, da slovenski kmetje, predvsem tisti, ki živijo na področjih, kjer je, kjer je, kjer so volkovi predvsem pa medvedje stalno prisotni, da so izredno tolerantni. Da ne delajo nekih tistih, bi rekel, velikih alarmov tudi takrat, ko pride do napada ene, dveh, treh ovac. Ampak če nekako tukaj zaključim sojo argumentacijo in se vrnem še en korak nazaj. Preden smo si lahko tudi člani Odbora za kmetijstvo, torej nekega, lahko rekel, nekega področja, ki je nekako najbolj nastradalo v večanju populacije teh zveri, smo šli, torej smo opravili tudi eno izmed posvetov tudi na sosednji državi, bili smo, torej napravili smo eno skupno sejo v Opatiji, na temo seveda, torej naravne katastrofe, ki se nam je zgodila v slovenskih gozdovih skupaj s Hrvati. In tudi oni so nam po tem v Gorskem kotarju, točneje v Delnicah, pokazali torej svojo sanacijo gozdov in tudi škodo, ki ki so jo povzročile naravne naravne ujme. In ob tej ob tem srečanju, kot veste, smo imeli tudi kratko predstavitev stanja zveri, predvsem medveda v na na Hrvaškem in tudi v Sloveniji. Sami ste se lahko prepričali, tisti, ki ste bili, da je bilo za dve leti nazaj je bila skoraj populacija medveda v Sloveniji in v na Hrvaškem približno enaka, ob tem ob dejstvu, da je Hrvaška ima površino s teritorija približno trikrat večjega, in na koncu smo ugotovili, torej da da je Slovenija, stanje zveri v Sloveniji ob številki medvedov več kot skoraj tisoč neprimerno in da ni drugega sredstva kot na žalost odvzem. Težko je veste, tudi moj oče je bil nekoč veterinar in streljanje živali tudi meni ni ravno v krvi, ampak trenutno, glejte, edina rešitev interventni zakon in na žalost odstranitev dela populacije rjavega medveda, volka, morda tudi šakala v naslednjih dnevih, mesecih. Torej že na žalost moram zaključiti, imel sem še kar nekaj argumentov, čas je potekel. Torej, Slovenska demokratska stranka in sam osebno, bomo na bomo seveda ta interventni zakon podprli. Najlepša hvala.